Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die EU will und soll zur Lösung des Kaschmirkonflikts beitragen ein Konflikt, der seit 70 Jahren existiert, der sich verfestigt hat, Kriege ausgelöst hat, ein Konflikt mit unzähligen Toten, mit Terrorakten, Repressalien und viel Leid. Dieses Problem kann aber nicht von der EU gelöst werden, sondern nur von den betroffenen Konfliktparteien selbst. Wir als Außenstehende können diesen Prozess nur begleiten, und zwar als neutrale Mediatoren. Wenn ich nun der Presse entnehmen muss, dass Mitglieder dieses Hauses Partei ergreifen und sogar so weit gehen, Boykottmaßnahmen gegen Indien zu verlangen, dann werden sie selbst Teil des Problems und sind keine ehrlichen Makler mehr. Ich kann aus Erfahrung heraus nur sagen Das funktioniert nicht. Sobald wir uns auf eine Seite schlagen sei es jetzt auf die indische oder die pakistanische verlieren wir den Ruf des ehrlichen Maklers.